Pentru că ați vorbit de competitivitatea Uniunii Europene și pentru că salut eforturile pe care le faceți pentru dezvoltarea unei politici industriale a Uniunii Europene, vreau să vă întreb cât la sută din produsele care se găsesc pe piața europeană poartă marca CE și cât la sută din produsele care se găsesc pe piața internă europeană sunt produse în China?